Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unser Tagesordnungspunkt, unter dem wir seit mehr als zwei Stunden diskutieren, heißt Vorbereitung des Europäischen Rates. Das zeigt ja wieder einmal mehr, dass das Europäische Parlament den Europäischen Rat ernst nimmt. Zu ernst? Auch gehen wir davon aus, dass der Rat durchaus weiß, welche Dinge bei einem mehrjährigen Finanzrahmen für das Parlament wichtig sind, und das bei seinen Gesprächen und der Erarbeitung der Verhandlungsbasis auch berücksichtigt. Wir haben unsere Position vor mehr als anderthalb Jahren erarbeitet und formuliert und in regelmäßigen Abständen wiederholt. Mittlerweile kennt die jeder. Die Höhe und die Struktur des Budgets mitsamt dem Verhältnis von Verpflichtungen und Zahlungen müssen stimmen. Die Flexibilität über die sieben Jahre und die unterschiedlichen Kategorien muss es geben. Wir wollen die Modernisierung des Haushalts und den Einstieg in die Eigenmittelreform. Da bleibt uns jetzt nur noch die Aufforderung an den Rat Lassen Sie Ihre kleinlichen nationalen Egoismen hinter sich!